Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, un an après le tremblement de terre, Haïti est toujours en situation d'urgence et la reconstruction peine à démarrer, ce qui est imputable aux carences structurelles de l'État haïtien, à l'absence de volonté politique et de décision des autorités haïtiennes et au manque d'accompagnement de la communauté internationale.

Je tiens à saluer les efforts déployés et le travail réalisé par les organisations humanitaires. Des progrès sont accomplis et des millions de vie sont sauvées. Cependant, les acteurs humanitaires ne peuvent pas continuer à pallier les faiblesses de l'État haïtien. Ainsi, l'Union européenne doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir fortement un processus électoral légitime et transparent afin de garantir la stabilité et la volonté politique que réclame la reconstruction. Elle doit impérativement accompagner les futures autorités haïtiennes dans l'organisation de leurs institutions vers un nouvel équilibre à tous les niveaux, vers une démocratie pleinement opérationnelle tout au long du processus de reconstruction. De plus, il est essentiel que la Commission européenne, en tant que membre de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, et au regard de sa contribution financière, intervienne pour accélérer la mise en œuvre du mandat de cette dernière et pour pourvoir à son fonctionnement. Suite au séisme, la communauté internationale avait décidé de reconstruire Haïti autrement, sans commettre les erreurs du passé. Il est temps de s'attaquer, une fois pour toutes, aux causes profondes de la pauvreté en Haïti.